þar er lagt til að fjölga mánaðarlaunum sem er úthlutað sem starfslaunum úr tólf hundruð í sextán hundruð eða um fjögur hundruð mánaðarlaun þá er og lögð til sú breyting að mánaðarlaun starfslauna verði ákveðin upphæð tvö hundruð sextíu og sex þúsund sjö hundruð þrjátíu og sjö krónur sem komi til endurskoðunar við afgreiðslu fjárlaga hvert ár með tilliti til þróunar launa verðlags og efnahagsmála í frumvarpinu er gert ráð fyrir tveimur nýjum launasjóðum fyrir sviðslistafólk og hönnuði þá er og lagt til að stjórn listamannalauna fái heimild til að flytja umsóknir á milli launasjóða og lagðar til breytingar á störfum stjórnarinnar meðal annars varðandi stefnumótun og áherslur við úthlutun helsta ákvæðið sem hefur áhrif á útgjöld ríkisins er fjölgun mánaðarlauna um fjögur hundruð og miðað við að fyrirhuguð mánaðarlaun verði eins og áður sagði tvö hundruð sextíu og sex þúsund sjö hundruð þrjátíu og sjö krónur þýðir það hundrað og sjö milljónir króna aukningu á útgjöldum ríkisins einnig er talið að útgjöld ríkisins gætu aukist vegna aukinnar umsýslu vegna fjölgunar mánaðarlauna og vinnu við stefnumörkun þó að það beri að taka fram að sú upphæð er örugglega ekki mjög há ekki er gert ráð fyrir þessum auknu útgjöldum í fjárlögum ársins tvö þúsund og níu það er á yfirstandandi ári né í áætluðum útgjöldum næstu fjögur árin því þarf vegna mikils halla ríkissjóðs að fjármagna útgjöldin með lántökum annar minni hluti fellst ekki á að það sé raunhæf leið til atvinnu og verðmætasköpunar að auka útgjöld ríkisins með þessum hætti annar minni hluti leggur til að ekki verði hróflað við núgildandi lögum um listamannalaun ég vil aðeins árétta það í þessu sambandi að annar minni hluti er ekki í sjálfu sér að mæla gegn því að gera ýmsar þær breytingar sem í frumvarpinu felast eins og til dæmis það opna möguleika fyrir sviðslistafólk og hönnuði né heldur er verið að leggjast gegn þeim hugmyndum sem þar eru settar fram í frumvarpinu að stjórn listamannalauna fái heimild til að flytja umsóknir á milli launasjóða né lagðar séu til breytingar á störfum stjórnarinnar og svo framvegis það sem við teljum hins vegar mjög gagnrýnisvert er það hvernig að þessum málum er staðið hér er verið að leggja til og leggja fram hugmyndir sem fela í sér talsverða aukningu á útgjöldum ríkisins í því skyni að búa til störf með þeim hætti sem hérna er verið að leggja til og það er gert með þeim hæstvirtur að það á að fjármagna það með dýrum lánum opinberum lántökum til að standa straum af þessari sérstöku atvinnusköpun að fjölga listamönnum á launaskrá ríkisins í því skyni og það er gert með þeim hætti að afla til þess sérstaks lánfjár þetta er auðvitað algerlega ábyrgðarlaus stefna og þetta er stefnumótun inn í framtíðina á sama tíma og verið er að tala um það að fram undan sé mjög erfið fjárlagagerð hæstvirtur fjármálaráðherra opnar ekki svo munninn hvort sem það er úr þessum ræðustóli eða öðrum nema hann geri það með þeim hætti að kveinka sér undan þessu ábyrgðarmikla starfi sem hann hefur tekist á hendur sem er að ná saman jöfnuði í ríkisfjármálum í morgun sat ég fund í viðskiptaráði þar sem hann hafði eina af sínum grátræðum yfir þar sem hann kveinkaði sér undan þessu verkefni sínu hér er hins vegar verið að vinna þvert gegn þessu mikla risavaxna verkefni hæstvirtur fjármálaráðherra sem var að reyna að ná jöfnuði í ríkisfjármálum og þó þetta séu ekki hinar stóru tölur sem veltu um ríkisfjármálunum eða fjárlagagerðinni þá er þetta einmitt stefnumótun í þessa átt miðað við mjög sérstakar aðstæður þar sem verið er að leggja til auknar lántökur til atvinnusköpunar eins og hér hefur verið gert ráð fyrir ég undirstrika það af hálfu okkar sjálfstæðismanna í minni hluta menntamálanefndarinnar þá værum við ekki að andmæla í sjálfu sér ýmsum af þeim breytingum sem verið er að leggja til við erum hins vegar að leggjast gegn þeirri óábyrgu stefnu við þessar aðstæður að leggja fram tillögur sem fela í sér skuldbindingar inn í framtíðina á sama tíma og við erum að glíma við stóran fjárlagahalla þetta er auðvitað getum við sagt líka þetta er á vissan hátt fugl í skógi vegna þess að það er auðvitað svo að það þarf að afla væntanlega heimilda í fjárlögum á hverju ári fyrir þessari upphæð og það veit enginn á þessari stundu hvernig mönnum mun vegna í þeirri vinnu þegar við stöndum frammi fyrir erfiðleikum í fjárlagagerð ég veit að hæstvirtur menntamálaráðherra þekkir auðvitað vel til í því hvernig hún stendur auðvitað frammi fyrir margs konar vanda í útgjaldavanda menntamálaráðuneytisins og þó að einhvers staðar hafi fundist matarholur í því ráðuneyti sem

umræðuefni hér ég er eingöngu að árétta það að þetta er óábyrgt að leggja fram frumvarp með þessum hætti á sama tíma og vaxtastigið í landinu er á þriðja tug prósenta að ætla sér að fjármagna þessi útgjöld með aukinni sókn